Skutečností je, že finanční pomoc Mezinárodního měnového fondu byla dosud mizivá. Apeluji také na reformu systému rozhodování tak, aby nejchudší země mohly mít větší vliv na rozhodování, zejména v bretonwoodském systému. Současně se Vás chci, pane komisaři, zeptat, zda se daří zajišťovat především zdravotní pomoc a vzdělávání v zemích AKT alespoň na takové úrovni, jaká byla před krizí?

A jinak vám, pane komisaři, přeji úspěch ve vaší nové práci.